Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della prossima riunione del 12 e 13 dicembre, il Consiglio europeo affronterà la questione del cambiamento climatico per finalizzare una strategia mirante alla neutralità climatica nel 2050. Per raggiungere tale obiettivo l'Unione europea chiede all'industria europea, ad esempio alle acciaierie, un programma di eliminazione del carbone che comporta ingenti investimenti nelle nuove tecnologie produttive. Tale processo richiederà una lunga e complicata transizione industriale, che non potrà non avere un impatto negativo sull'industria europea in termini economici e occupazionali. Mi chiedo quindi se il Consiglio europeo, per facilitare tale transizione, intenda supportare l'industria europea attraverso adeguati strumenti finanziari per assicurare la competitività della nostra industria, soprattutto nei confronti di Cina, India e Stati Uniti, paesi che non condividono con l'Europa la lotta al cambiamento climatico, nemmeno da conseguente transizione energetica.